Sprijinul declarat al UE pentru primăvara arabă nu s a concretizat în privința relocării refugiaților de la frontiera tunisiano libiană. Statele membre trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a asigura preluarea acestor persoane.

Fiind prima facilitate europeană de acest fel, centrul a găzduit până în prezent peste 730 de persoane.

Susțin coordonarea dintre centrele de acest tip din statele membre ca prim pas către elaborarea unei strategii de relocare europene.